árið tvö þúsund og sjö hundrað og þriðja máli þingsins á þingskjali hundrað og þrjú með frumvarpinu er lögð fyrir alþingi endurskoðuð áætlun um tekjur í samræmi við endurskoðaða þjóðhagsspá og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða ársins tvö þúsund og sjö frumvarpið byggir einnig á endurmati á helstu hagrænum forsendum fjárlaganna

samningum og ýmsum ákvörðunum ríkisstjórnarinnar um mál sem fram hafa komið eftir afgreiðslu fjárlaga í fjárlögum fyrir þetta ár var áætlað að tekjuafgangur ríkissjóðs yrði níu komma einn milljarður króna en nú er áætlað að hann verði sextíu og sex milljarðar eða fimm komma fjögur prósent af vergri landsframleiðslu

verður því mun meira en fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir annað árið í röð aukinn tekjuafgang má fyrst og fremst rekja til meiri umsvifa og hærri tekna en gert var ráð fyrir í forsendum fjárlaga er áætlað að tekjur ríkissjóðs verði um sjötíu og tveimur milljörðum meiri en áætlað var í fjárlögum eins og nánar verður komið að síðar með frumvarpinu er lagt til að útgjöld ríkissjóðs verði aukin um fimmtán komma átta milljarða en bent er sérstaklega á að greiðslur úr ríkissjóði aukast mun minna eða um tæplega níu komma sjö milljarða stafar það af því að nokkuð er um reiknaða liði sem færðir eru til gjalda en kalla ekki á greiðslur úr ríkissjóði handbært fé frá rekstri eða það fé sem regluleg starfsemi ríkissjóðs er að skila er áætlað að verði tæplega fimmtíu og þrír milljarðar króna í stað sex komma sjö milljarða eins og áætlað var í fjárlögum þrátt fyrir það verður lánsfjárþörf ríkissjóðs tæplega þrettán milljarðar en reiknað var með tæplega tíu milljarða lánsfjárafgangi í fjárlögum stafar lækkunin sem verður þrátt fyrir hækkun handbærs fjár nær alfarið af tveimur tilefnum annars vegar leggur ríkissjóður seðlabanka íslands til fjörutíu og fjóra milljarða í eigið fé á árinu og hins vegar keypti ríkissjóður eignarhlut sveitarfélaganna í landsvirkjun um síðustu áramót fyrir um þrjátíu milljarða króna í fjáraukalögum síðasta árs var gert ráð fyrir að þau viðskipti færðust á árið tvö þúsund og sex en samkvæmt samningum tók ríkissjóður yfir eignir og skuldbindingar landsvirkjunar fyrsta janúar á þessu ári gert er ráð fyrir að heildartekjur í ár verði fjögur hundruð fjörutíu og átta milljarðar króna sem er tæplega sjötíu og tvo milljarða króna hækkun frá þessu ári þar af eru skatttekjur tæplega sextíu og tveimur milljörðum meiri vaxtatekjur fjóra komma sex milljörðum hærri og tekjur af sölu eigna fimm komma sjö milljörðum meiri en áætlað var hækkun skatttekna má rekja til breytinga á þjóðhagsforsendum fjárlaga og til niðurstöðu ríkisreiknings tvö þúsund og sex þannig er því nú spáð að einkaneysla verði þrjú komma níu prósentum meiri en forsendur fjárlaga gerðu ráð fyrir sem stafar af meiri hækkun ráðstöfunartekna á mann en spáð var er nú gert ráð fyrir að ráðstöfunartekjur á mann hækki um níu komma átta prósent frá síðasta ári sem er einn komma þrjú prósent meira en í forsendum fjárlaga óbeinir skattar verða því um tuttugu og sex milljörðum meiri en spáð var og má þar rekja tuttugu og tvo milljarða til meiri tekna af virðisaukaskatti beinir skattar á tekjur og hagnað hækka meira eða um tuttugu og átta milljarða króna

hækkun tekna má rekja til meiri hagvaxtar árið tvö þúsund og sex og meiri þjóðarútgjalda árið tvö þúsund og sjö en forsendur fjárlaga byggðu á nánari grein er gerð fyrir tekjuspánni og forsendum hennar í frumvarpinu útgjöld verða fimmtán komma átta milljörðum meiri en í fjárlögum stærstan hluta útgjaldanna eða tíu komma sjö milljarða króna má rekja til ýmissa reiknaðra liða og ákvarðana sem hafa verið teknar til mótvægis lækkunar fiskveiðiheimilda í þorskveiðum þar af vegur þyngst fjóra milljarða reiknuð hækkun á afskriftum skattkrafna í kjölfar endurskoðunar á tekjuáætlun og í ljósi þróunarinnar árið tvö þúsund og sex þá hækka reiknuð framlög í jöfnunarsjóð sveitarfélaga um einn komma einn milljarð vegna tenginga framlaganna við tekjur ríkissjóðs en þar að auki er sérstakt sjö hundruð ár framlag til sveitarfélaga sem standa höllum fæti mótvægisaðgerðir kosta samtals einn komma þrjá milljarða á þessu ári og þar til viðbótar kemur einn komma tvo milljarða króna stofnframlag til byggðastofnunar sem ekki er fært til gjalda samtals nema því mótvægisaðgerðir ríkisstjórnarinnar tvö komma fimm milljörðum króna eru þær aðgerðir miðaðar við að styrkja atvinnu og menntun á þeim svæðum sem talið er að verði fyrir mestum neikvæðum áhrifum af minni þorskafla er gert ráð fyrir að um tímabundinn vanda sé að ræða þar til hægt verður að auka við kvótann birt er sérstakt yfirlit yfir aðgerðirnar í greinargerð frumvarpsins sem nema samtals einn komma þrjú milljarði króna eins og áður sagði aðgerðirnar skiptast í verkefni sem ætlað er að hafa bein áhrif strax og ýmsar aðgerðir sem bæta stöðu sjávarbyggðanna til lengri tíma litið aðgerðirnar snúa að einstaklingum að fyrirtækjum og sveitarfélögum þá má nefna að vegna breytinga á reikningsskilum ríkissjóðs er einn komma einn milljarður króna færður til gjalda vegna mismunar á fjármögnunarkostnaði og útlánsvöxtum á lánum til leiguíbúða núvirtur vaxtamunur er færður í einu lagi en ekki dreift á lánstímann áætlað er að vaxtagjöld verði einn komma tveimur milljörðum hærri en í fjárlögum þá greiðir ríkissjóður einn komma einum milljarði meira í fjármagnstekjuskatt vegna söluhagnaðar af hitaveitu suðurnesja og af meiri vaxtatekjum af sjóð stöðu sem hefur batnað með betri afkomu innan ársins aðrir reiknaðir liðir eru sem dæmi aukin fasteignagjöld sem ríkissjóður greiðir framreikningur á útgjöldum vegna búvörusamninga og áhrif kjaraúrskurðar á móti kemur að atvinnuleysi verður minna en spáð var sem lækkar útgjöld um einn komma þrjá milljarða og vaxtatekjur ríkissjóðs verða fimm hundruð ár meiri en gert var ráð fyrir í fjárlögum helstu breytingar á útgjöldum sem eru stefnumarkandi eru hækkandi útgjöld almannatrygginga um tæplega sex hundruð ár vegna ákvörðunar ríkisstjórnarinnar um að afnema tengingu lífeyris við atvinnutekjur sjötíu ára og eldri auk þess að ríkisstjórnin ákvað að flýta gildistöku ákvæða í samkomulagi við félag eldri borgara loks má nefna sem stefnumarkandi útgjöld að ríkissjóður ákvað að greiða sérstakt sjö hundruð ár framlag í jöfnunarsjóð vegna þeirra sveitarfélaga sem höllum fæti standa verða sérstök framlög ríkisins í sjóðinn þá samtals einni fjórir milljarðar króna herra forseti mun ég nú víkja nánar að lánsfjármálum ríkissjóðs árið tvö þúsund og sjö samkvæmt öðrum og þriðju grein frumvarpsins í þriðju grein er farið fram á að lántökuheimildir ríkissjóðs aukist úr þrjátíu milljörðum í tæplega sextíu og einn milljarð króna munar þar mestu um tuttugu og sex komma átta milljarða króna lántöku vegna kaupa ríkissjóðs á eignarhlut sveitarfélaganna í landsvirkjun að öðru leyti er auknum lánsfjárheimildum varið til að endurfjármagna ríkissjóð er gert ráð fyrir að ríkissjóður greiði niður skuldir er nema þrjátíu og þrjú komma sex milljörðum þannig að nettó lántökur verða tuttugu og sjö komma þrír milljarðar króna í þriðju grein er lögð til tuttugu og sjö komma tvo milljarða króna hækkun á ríkisábyrgðum sem veittar eru aðilum sem hafa heimild til lántöku samkvæmt sérlögum þar af er tuttugu og einn komma sjö milljarður vegna meiri lánsfjárþarfar íbúðalánasjóðs en gert var ráð fyrir í forsendum fjárlaga og sex milljarðar vegna landsvirkjunar þar munar mestu um þrjá milljarða lántöku fyrirtækisins vegna yfirtöku landsnets á flutningslínum orkuveitu reykjavíkur og

eins og fram hefur komið er áætlað að handbært fé úr ríkissjóði verði tæplega fjörutíu og sex milljörðum króna meira en áætlað var í fjárlögum eða samtals fimmtíu og tvö komma sex milljarðar króna á móti kemur að áætlað er að fjármunahreyfingar verði neikvæðar um samtals sextíu og fimm komma sex milljarða króna munar þar mestu um stofnfjárframlög og kaup á eignarhlutum í félögum fyrir sjötíu og sjö milljarða króna þar af eru fjörutíu og fjórir milljarðar króna aukin stofnframlög til seðlabanka íslands og áðurnefnd kaup ríkissjóðs á eignarhlut reykjavíkur og akureyrarbæjar í landsvirkjun þrjátíu og þrjú komma þrír milljarðar króna

og er það hluti af mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar þá er gert ráð fyrir að ríkissjóður leggi til allt að fjögur hundruð ár hlutafé í eignarhaldsfélagið e farice e h f vegna áforma um nýjan sæstreng til meginlands evrópu um danmörku loks er gert ráð fyrir að ríkissjóður leggi fram hundrað fimmtíu ár eigið fé til matís o h f en þar af eru framlagðar eignir umfram skuldir sextíu og átta ár og áttatíu og tvö ár í reiðufé er þar um að ræða hlutafé í samræmi við lög um stofnun félagsins og áætlanir um nauðsynlega eiginfjárstöðu fyrirtækisins við stofnun þess samkvæmt áætlunum ríkisendurskoðunar þar um á móti auknum eiginfjárframlögum í félögum kemur að ríkissjóður seldi á árinu hlut sinn í hitaveitu suðurnesja og nam söluandvirðið sjö komma sex milljörðum króna að öllu samanlögðu verður hrein lánsfjárþörf ríkissjóðs því þrettán komma átta milljarðar króna og eins og áður sagði verða lántökur umfram afborganir tuttugu og sjö komma þrír milljarðar þá verða fjórir milljarðar greiddir inn á lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs hjá b deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og staðan við seðlabanka bætt um níu komma fimm milljarða króna herra forseti hef ég nú rakið helstu efnisatriði frumvarpsins sem sýna að staða ríkissjóðs er sterk og mun betri en fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir þannig verður tekjuafkoman sextíu og sex milljarðar króna staðan við seðlabanka er yfir hundrað milljarðar og verulegir fjármunir hafa farið til að lækka skuldbindingar ríkissjóðs á næstu árum legg